mælendaskránni að þeir flyttu sínar ræður í nótt ef við hin mættum tala í björtu en staðan er sú að önnur umræða um fjárlög átti að fara fram tuttugasta og sjöunda nóvember en núna er sjöunda níunda desember og það vita allir af hverju þessi umræða tafðist svona það var af því að meiri hluti fjárlaganefndar lauk ekki störfum fyrr en í einhverju fáti á laugardegi núna fyrir helgi þannig að stjórnarliðið hefur við engan að sakast nema sjálfa sig ríkisstjórn og meiri hluti forseta fjárlaganefndar bera ábyrgð á því að málið hefur tafist langt umfram starfsáætlun og það fer að verða naumur tími eftir í desember ég segi fyrir mitt leyti forseti að svona samkvæmt venju væri engin ástæða til að gera ágreining um kvöldfund og ef að fyrir lægi

spyr nú forseta aftur í vinsemd er ekki hægt kannski að afmarka þetta aðeins betur og jafnvel komast þá hjá ágreiningi um málið